Il termine per la presentazione di emendamenti è martedì alle 13 e la votazione avrà luogo giovedì.

Di conseguenza la seduta inizierebbe alle ore